Il y a, si vous me permettez cette expression britannique, un fast track qui est créé pour certains. En France, il y a un fast track sur la nationalité qui est créé pour certains ressortissants qui viennent de pays qui ont partagé notre histoire à un moment ou bien qui parlent français.

loi. Enfin, comment ne pas voir la main du Pakistan derrière cette campagne médiatique contre l'Inde? Le Pakistan qui, je le répète, ne respecte aucun accord international et que nous continuons à gratifier du statut de GSP. Le Pakistan, où la minorité chrétienne est menacée. Alors, laissons à chaque État le droit de choisir qui peut avoir sa nationalité. L'Inde accueille des milliers, voire des millions de réfugiés.